Întrebarea mea se referă la alocarea unui procent, să zicem 15, din fondurile de cercetare doar pentru competiția între IMM uri, pentru că de multe ori IMM urile nu au posibilitatea să asigure co finanțarea sau să concureze la nivel de co finanțare cu marile întreprinderi. Și, de asemenea, aș dori să vă întreb dacă aveți în vedere crearea unui set comun de reguli pentru diferite surse de finanțare pentru cercetare, astfel încât universitățile să poată accesa mai ușor aceste fonduri.